nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund fulltrúa frá sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneyti og enn fremur frá hagsmunaaðilum og leitað umsagna frá þeim með frumvarpinu er annars vegar lagt til að framlengdur verði gildistími ákvæðis til bráðabirgða eins í lögum númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða sem heimilar ráðherra að úthluta tilteknum aflaheimildum til áframeldis þorsks og hins vegar að framlengdur verði gildistími ákvæðis til bráðabirgða fimm í sömu lögum um frest aðila til að ráðstafa krókaflahlutdeild þannig að hún rúmist innan tiltekinna marka sem sett eru í öðru og þriðju málsgrein þrettándu greinar laganna á fundum nefndarinnar voru ræddar þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu nefndin fjallaði um úthlutun þorskeldiskvóta og er sammála um mikilvægi þess að styðja við tilraunir með eldi á sjávarfiski enda séu væntingar gerðar til slíks eldis til lengri tíma litið auk þess sem gert er ráð fyrir að innan örfárra ára muni kynbótastarfsemi leiða til þess að hægt verði að leggja af úthlutun þorskeldiskvóta og byggja eingöngu á eldisseiðum nefndin styður því að ráðherra verði heimilt að úthluta þorskeldiskvóta til fiskveiðiársins tvö þúsund og fjórtán tvö þúsund og fimmtán vegna annarrar greinar frumvarpsins vekur nefndin athygli á að aðilum sem eru með krókaflahlutdeild sem ekki rúmaðist innan settra marka

að bregðast við breyttu lagaumhverfi og telur nefndin því ekki ástæðu til að víkja lengur frá ákvæðum laganna með því að framlengja frestinn um þrjú ár til viðbótar nefndin telur þó rétt í ljósi þeirra sérstöku aðstæðna sem uppi eru í efnahagslífi þjóðarinnar og fleira um þessar mundir að frestur samkvæmt annarri grein frumvarpsins verði eitt ár nefndin leggur því til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu í stað orðanna fyrsta september tvö þúsund og tólf í annarri grein kemur fyrsta september tvö þúsund og tíu háttvirtur þingmaður karl fimmti matthíasson og jón gunnarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir nefndarálitið rita auk mín háttvirtir þingmenn helgi hjörvar arnbjörg sveinsdóttir magnús stefánsson valgerður sverrisdóttir herdís þórðardóttir og grétar mar jónsson ég óska eftir því að málinu verði vísað til þriðju umræðu